Pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, státy Evropské unie jsou vystaveny novým, dříve neznámým bezpečnostním rizikům. Je stále obtížnější, aby jim jednotlivé státy vzdorovaly samostatně. Není pochyb o tom, že se společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie stává prioritou. Už jen proto, že společenství půl miliardy lidí disponuje výjimečným hospodářským, vojenským a kulturně historickým potenciálem. Je to síla, která se může opírat o tisíciletou tradici euroatlantické civilizace. Zpráva paní Mogheriniové definuje základní rizika ohrožující dnešní Evropu vyrovnaně a diplomaticky. Obecně zdůrazňuje, že EU bude podporovat mír a garantovat bezpečnost svých občanů a svého území. To znamená, že Evropané spolupracující se svými partnery musí mít k dispozici nezbytné nástroje ke své obraně. U vědomí rizik, kterým je Evropská unie vystavena, zpráva paní vysoké představitelky zdůrazňuje, že evropský projekt, který přinesl bezprecedentní mír, prosperitu a demokracii, je podrobován zkoušce. Souhlasím, paní vysoká představitelko, a předpokládám, že se stávající nebezpečí budou stupňovat. Proto je nezbytně nutné je stratifikovat a nazývat pravými jmény. Je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že zásadním nebezpečím pro Evropu je dnes imperiální politika Kremlu a porušování mezinárodních norem Ruskou federací. Nebezpečím je i podceňování a bagatelizace ruských výbojů, upřednostňování obchodních vztahů s Ruskem a appeasement vůči Kremlu. Proto je velmi důležité, že se stupňují snahy o jinou kvalitu spolupráce Evropské unie s NATO. Je zřejmé, že nastává čas uvažovat o podstatně větší autonomii evropské bezpečnostní politiky.